Hvala. Poglejte, spoštovani minister, najbolj zanima te, ki imajo že sedaj te sončne panele, jih zanima, kje v Sloveniji se da to lahko na deponijo, to za to nisem dobil odgovora. Potem to, kar pravite, v redu, mogoče se strinjam z vami, vendar, kakor je meni znano, v Avstriji je trenutno tristo evrov, če nekdo, ki so te panele, že izrabljene, in jih je odpeljal na deponijo, je mogel plačati lastnik in tukaj nekaj nam ne štima. Ljudje bojo imeli to na strehah, na pašnikih, kjerkoli je postavljeno in tam, ko bo to uničeno, enkrat ne bo več funkcioniralo in, ne vem, kam bojo potem lahko šli. To je velika bojazen in mi trenutno v Sloveniji nimamo deponije, da bi to lahko vzela. To ni isto kot televizija, kot radio, kot, ne vem, ti električni pripomočki, ko lahko zapelješ na deponijo in jih posebej tam sortirajo. Zato bi bilo potrebno to sistemsko urediti, ker, ne vem, mogoče bi bilo smiselno tudi strani ministrstva, da pozove vse te, ki imajo že sedaj deponije, podjetja, da jim država sofinancira izgradnjo deponije za te panele. Tako da. Ne vem, no. Bi pa najbolj me zanimalo, če bojo lahko in kam bojo lahko to postavljali. Hvala.